Mittlerweile zeigt es sich, dass dieser auf den ersten Blick sicher lobenswerte Gedanke doch schwieriger umzusetzen ist, als es in der blumigen Theorie erscheinen mag. Die Kommission selbst weist ja regelmäßig darauf hin, dass die Rechtsstaatlichkeit bei etlichen Beitrittskandidaten höflich gesagt stark reformbedürftig ist. So müssen sich die Herren Kommissare, auch der Kollege Hahn, fast monatlich damit auseinandersetzen, dass das organisierte Verbrechen und die Korruption auf allen Ebenen von Regierung und Verwaltung weit verbreitet sind. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Kommission selbst auf meine schriftliche Anfrage im März 2017 die Kenntnis vom Rekrutierungscamp des IS in Montenegro einräumte und im Mai desselben Jahres, wieder aufgrund meiner Bedenken, islamische Radikalisierung des Westbalkans zugeben musste.

Es ist nämlich zu befürchten, dass die Union ihre eigenen Bedenken wieder einmal ignoriert.